Cependant, nous lui demandons aussi et c'est essentiel d'aller plus loin encore et de garantir qu'en 2011, les Européens et les Européennes auront droit à un espace sain dans tous les lieux publics, dans les moyens de transport et sur les lieux de travail. En effet, l'Europe a le droit c'est une évidence et même le devoir de se situer dans la protection, et donc ici dans l'interdiction, comme elle l'a fait et va continuer de le faire pour toute une série de substances toxiques, des substances qui tuent, pour certaines d'entre elles, singulièrement moins que le tabac, des substances chimiques, des pesticides, certains métaux lourds ou encore l'amiante, pour ne citer que celles là. Quand je viens de dire que l'Europe doit interdire, et donc garantir, cet espace sans fumée à tous les travailleurs comme nous le demande une écrasante majorité de citoyens, cela ne veut pas dire, bien évidemment, que nous lançons ici une croisade contre les fumeurs. Je suis libérale et viscéralement attachée à cette notion de liberté, de libre choix et de libre arbitre. Un texte européen peut prévoir des dérogations, des fumoirs, des espaces de liberté.

Nous parlons bien ici des espaces publics mais qu'on ne vienne pas me dire que l'Europe n'a pas sa place dans ce débat.